Der Finanzsektor hat in den letzten Jahren doch erheblichen Schaden angerichtet, und er ist an der augenblicklichen schwierigen Situation, speziell in Europa, nicht ganz unschuldig. Die vor kurzem bekanntgewordenen Spekulationsverluste von JPMorgan Chase zeugen einmal mehr davon, dass die Finanzindustrie aus den Fehlern bisher wirklich noch nicht gelernt hat.

Die Kommission hat einen sehr kreativen Vorschlag vorgelegt, und das von ihr vorgeschlagene Ansässigkeitsprinzip ist im Ausschuss für Wirtschaft und Währung noch um das Emittenten und Eigentümerprinzip erweitert worden. Das zusammen sollte eigentlich sicherstellen, dass die Gefahr von Verlagerungen von Finanztransaktionen aus der EU in andere Regionen der Welt relativ gebannt werden kann. Trotzdem gibt es natürlich noch offene Fragen. Ich bin der Meinung, im Gegensatz zum Kommissar, dass wir Pensionsfonds in der Tat ausnehmen sollten, weil ich nicht einsehe, dass Sparer, die für ihr Alter Geld zurücklegen, bestraft werden sollen. Darüber hinaus sind natürlich noch einzelne Fragen bei der praktischen Umsetzung der Steuererhebung zu klären und, last but not least wie die Einnahmen tatsächlich verwendet werden Was geht an die EU, und was geht an die einzelnen Mitgliedstaaten? Zwei Dinge sollten wir bei unserem Lösungsansatz nicht aus den Augen verlieren. Erstens Wir dürfen Europa nicht schwächen. Zweitens Wir müssen sicherstellen, dass wir Europa nicht weiter fragmentieren. Wir müssen genau das Gegenteil erreichen, nicht eine Fragmentierung, sondern möglichst Fortschritte bei der Harmonisierung unserer Steuern. Die globale Einführung der Steuer ist derzeit nicht durchsetzbar, das wissen wir. Eine EU weite leider auch nicht.

Der Vorschlag der Berichterstatterin, jetzt mit dem Mittel der verstärkten Zusammenarbeit voranzugehen, scheint mir nicht ausreichend.

Das ist das, was wir nicht wollen. Deshalb meine ich, das Mindeste müssten alle siebzehn Eurozonenmitglieder plus ein paar zusätzlich sein. Wir müssen daher nach Alternativen suchen, die geeignet sind, auch alle Staaten mitzunehmen. Meiner Meinung nach könnte man schon die Stempelsteuer Großbritanniens als Ansatz nehmen, natürlich erweitern und nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen und auch Derivate und professionelle Händler einbeziehen.